Señora Presidenta, apoyo esta propuesta sobre la violencia contra las mujeres, siempre oportuna, pero particularmente en unos días en los que la opinión pública vive con consternación las agresiones sexuales que han afectado en Acapulco a siete ciudadanas europeas. Comparto las consideraciones que se realizan en esta Resolución y apuesto por que se establezcan unos estándares mínimos europeos para poder combatir esta lacra, que debería generar un nivel de debate y alarma social más acorde con el número de víctimas que causa y los costes de todo orden que origina. Animo además a que, si la Comisión no toma pronto la iniciativa, sean mujeres y hombres en complicidad, a través de la iniciativa ciudadana europea, los que propongan esta regulación ello animará un debate social sobre la materia a nivel europeo, que es muy conveniente como herramienta de concienciación y prevención del problema. Sugiero, por último, que la regulación obligue a los Estados a plantear políticas integrales, multidisciplinares y coordinadas para hacer frente a la violencia machista, con protocolos que integren prevención, reacción y atención a las víctimas, recogiendo las buenas prácticas que, a nivel regional y estatal en Europa, han acreditado eficacia para combatir este problema.